Paní předsedkyně, já bych chtěl na začátku svého vystoupení vyjádřit účast rodinám pozůstalých a obrovsky ocenit soudržnost lidí, kteří byli dotčeni touto katastrofou. Zároveň bych chtěl říci, že si myslím, že platí základní heslo, kdo rychle dává, dvakrát dává.

Evropský fond solidarity byl již v tomto volebním období upravován, jeho pravidla pro vydávání těchto prostředků, ale myslím si, že je možné učinit více. Zaprvé, více alokovat zdroje v tomto Fondu solidarity a zadruhé, být ještě rychlejší a efektivnější. My nemůžeme bojovat se zločinci, kteří zapalují lesy, ale můžeme více posílit naši prevenci. To si myslím, že je velmi podstatné a mělo by se to promítnout do našeho využívání půdy i do správy a rozvoje venkova.